na balkon. Ja, zatečeno stanje je katastrofalno in po moje presega današnjo strankarsko razdelitev in zmožnosti javnih služb. Minister je to stanje prepoznal in se takoj lotil dela, zato mu tukaj za to čestitam. Nekaj ukrepov je bilo že sprejetih ne področju ravnanja s plastično embalažo. Z novim letom bodo plastične vrečke po trgovinah prepovedane. Zdejih obravnavamo interventni odvoz in obdelavo nakopičenih odpadkov, prihaja pa še sistemska ureditev , ki jo mora ministrstvo pripraviti v letu dni. Pri tem pa ne smemo pozabiti še na eno zadevo, da smo za količine odpadkov soodgovorni tudi uporabniki sami , ne samo proizvajalci, ne samo javne, komunalne službe. Zato že zdaj poteka kar nekaj preventivnih, programov in ukrepov, recimo Ena sveča manj, Uporabi svojo vrečko. Več občin in podjetij že uveljavlja strategijo zero waste oziroma nič odpadkov, kjer odpadki dejansko postanejo sekundarna surovina, ampak danes je ne glede na vse to in vse te napore pri nas urgentno stanje. Cilj predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami je zagotoviti pravni okvir za ukrepanje države v okviru reševanja posledic neprimerno prevzete in posledično neprimerno obdelane komunalne embalaže na okolje in zdravje ljudi. Inšpektorat za okolje je na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovil, da količina odpadne embalaže nagrobnih sveč presega zmožnosti predhodnega ali začasnega skladiščenja, ki jih lahko zagotovi koncesionar občinskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. Nakopičena embalaža predstavlja velik zdravstveni in okoljski problem, zato sta vlada in oziroma Ministrstvo za okolje pripravila interventni zakon, s katerim bi to vprašanje vsaj začasno rešili. Embalaža, ki je bila namenjena shranjevanju živil, privlači večje število žuželk in glodavcev, ki z vdiranjem v hiše in prenosom bolezni ogrožajo lokalno prebivalstvo. Velika količina odpadne embalaže nagrobnih sveč negativno vpliva tudi na okolje, saj s padavinami v zemljo lahko pronicajo zdravju škodljive snovi, ki onesnažujejo podtalnico in tudi zemljo. Negativno pa vpliva tudi na poslovno dejavnost podjetij, ki se ukvarjajo z reciklažo odpadkov, saj odpadki, ki so dalj časa izpostavljeni vremenskim vplivom, postanejo v smislu reciklaže neuporabni, izgubijo na svoji vrednosti. Na podlagi zakona bo država izvajala ukrepe pri ravnanju z odpadno embalažo v primeru, če bo količina neobdelane embalaže presegla zmožnosti njenega skladiščenja v lokalnih komunalnih službah. Ukrepi vključujejo nadzor nad količino nakopičene embalaže , ki bo izveden v obliki na podlagi katerih bo ugotovljeno, ali neko komunalno podjetje ustrezno skladišči ali ravna z odpadki. Če bo inšpektor odkril nepravilnosti pri skladiščenju ali predelavi določene vrste odpadkov, jih bo podjetju prepovedal skladiščiti in odredil povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja ukrepov . Zakon predvideva izvajanje ukrepov tudi v primeru, če za odpadno embalažo in sveče ni zagotovljeno predpisano ravnanje. Po napovedih ministrstva oziroma ministra, in ki smo jih obravnavali tudi na odboru za infrastrukturo, bo trajna rešitev tega vprašanja zajeta v novelah zakona o varstvu okolja, ki ga morajo pripraviti v letu in pol dni oziroma glede na vložene amandmaje bomo ta rok verjetno skrajšali na leto dni. Zato bomo v poslanski skupini Lista Marjana Šarca predlog interventnega zakona seveda odgovorno potrdili. Hvala lepa.